Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, la crise financière, devenue crise économique et, finalement, crise sociale, a eu des conséquences tout à fait néfastes sur les évolutions positives que nous avions jusqu'ici constatées dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'il s'agisse du taux de chômage ou des écarts de rémunération, il est clair que les femmes souffrent davantage des conséquences de la crise, car elles sont dans une situation de vulnérabilité plus grande que les hommes. C'est pourquoi il est important que nous nous fixions des objectifs clairs à court, moyen et court terme, que nous mettions en place des mesures concrètes s'attaquant aux problèmes urgents et que nous nous donnions vraiment les moyens de nos actions et de nos ambitions. Certes, les États membres, à leur niveau, ont beaucoup à faire en matière de sensibilisation collective et d'échange de bonnes pratiques. Mais il est tout aussi certain qu'il est de notre responsabilité, ici au Parlement européen, de ne pas laisser passer des textes dépourvus de toute substance et qui n'innovent en aucune manière. Nous devons, au contraire, y faire figurer des solutions appropriées et concrètes. Simplicité, efficacité, innovation, voici